Signor Presidente, onorevoli colleghi, massimo deve l'impegno sulle energie rinnovabili perché centrale e vitale è il dibattito sull'energia. Le parole d'ordine devono essere accessibilità e prezzi sostenibili. Però vorrei fare qualche riflessione il gas in Europa costa quattro volte di più che negli Stati Uniti e l'energia il doppio le famiglie spendono in spese energetiche dal 7 al 17 le imprese, soprattutto quelle energivore hanno spese energetiche proibitive e anche per questo rischiano di chiudere o di trasferirsi fuori dall'Unione europea, dove i costi dell'energia sono nettamente più bassi. Ben venga quindi il dibattito, ma servono soprattutto investimenti in infrastrutture per razionalizzare le forniture e abbassare i prezzi e per fare anche il salto tecnologico per le rinnovabili. Se vogliamo tenere le industrie in Europa, se vogliamo che le imprese europee rimangano in Europa, dobbiamo dare risposte competitive sull'energia.